Najlepša hvala. Novela zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank definira nov razred dolžniških instrumentov in ga umešča v hierarhijo obveznosti banke oziroma drugih finančnih subjektov v stečajnem postopku. Stečajni postopek je urejen na sledeč način. Najprej v primeru stečaja banke ali drugega subjekta se poplačajo prednostne terjatve. Potem sledijo zajamčene vloge in terjatve, ki so izključene iz ukrepa odpisa kvalificiranih obveznosti ter terjatve iz naslova upravičenih vlog fizičnih oseb ter mikro, malih in srednjih podjetij. Potem se poplačajo nezavarovane navadne terjatve, v okvir katerih, po novem, spada tudi novi razred terjatev iz naslova dolžniških instrumentov s pogodbeno podrejenostjo in začetno zapadlostjo vsaj enega leta. Potem pa, na koncu, se poplačajo obveznosti iz naslova kapitalskih instrumentov in podrejenih obveznosti, ki ne štejejo za kapitalske instrumente. Gre torej za natančno ureditev postopka reševanja bank po principu "bail-in", ki je nadomestil princip "bail-out". V slednjem primeru banke rešujejo države, v prvem pa njihovi lastniki. Šele če lasniki bank ne morejo pokriti izgub lahko intervenira država. Uvedbo principa "bail-in" so evropske institucije upravičevale predvsem, z argumentom, da "bail-in" v nasprotju z "bail-outom" ne bremeni davkoplačevalcev. Toda, v ozadju ni bila, seveda, skrb za davkoplačevalce. Princip "bail-in" je bil uveden po tem, ko so nasedle banke, davkoplačevalci v evropskih državah, tudi v Sloveniji, že drago preplačali. Bistvo "bail-ina" je zlasti v tem, da se reševanje in naknadno upravljanje bank v težavah odtegne nadzoru nacionalnih držav in prenese na tržne mehanizme in institucije na ravni Evropske unije. No, pozitivna plat "bail-ina" je v tem, da izgube bank krijejo njihovi lastniki, ki so v največji meri tudi odgovorni za, za same izgube. Če banka pri kreditiranju pretirano tvega in se zato znajde v težavah je logično, da večji del izgube prevzamejo njeni delničarji. Manj logično pa je, da morajo za delničarji izgube kriti tudi imetniki podrejenih bančnih obveznic. Nova hierarhija obveznosti banke za potrebe poplačila v stečaju, ki med tiste, ki krijejo izgube banke, še preden je dovoljena državna pomoč, poleg lastnikov umešča tudi lastnike dolžniških vrednostnih papirjev oziroma obveznic, je zato vprašljiva. Vlagateljev v podrejene bančne obveznice ne gre mešati z lastniki, z upravami in z nadzornimi z nadzorniki bank. Vlagatelji sami niso krivi za izgube v bankah. Bank ne izčrpavajo, temveč jim z nakupom in z nakupom obveznic posojajo denar, predvsem pa nimajo nobenega vpliva na to, komu banka denar posoja. Ti vlagatelji nimajo instituta skupščine, ki bi kjer bi lahko izrazili nezadovoljstvo, s poslovodstvom banke, kadar ta ravna hazardersko. Zato jim tudi ni mogoče očitati, da so banko potisnili na rob stečaja. Vlagatelji v bančne obveznice niso le premožni posamezniki, temveč tudi institucionalni skladi, denimo pokojninski sklad. Razlastitev teh vlagateljev v primeru stečaja bi zato lahko finančno prizadela tudi običajne državljane, ki v teh skladih, recimo, varčujejo za varno starost. Pozitivna plat predlaganega zakona je določba, da bodo morale banke in drugi subjekti vzpostaviti in tudi javno objaviti prospekt izdanih dolžniških instrumentov z informacijo glede njihove razvrstitve v primeru stečaja. Tako bodo vlagatelji v naprej seznanili zn z lastnostmi posameznih dolžniških instrumentov, v katere bodo vlagali svoj denar. Ker torej novela Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank vsebuje tako pozitivne kot negativne, plati, se bomo v Levici pri glasovanju vzdržali. Hvala lepa.